Hvala, predsedujoča. Zdaj s tem amandmajem, ki ste ga vložili, uničujete vse, kar je prejšnji, prejšnja rešitev prinesla dobro v to revizijo. Metod Dragonja je očitno podlegel revizorskemu lobiju, da bojo lahko še naslednjih šest let ribarili v kalnem, prosim, poslanci, ne podlezite temu